Še enkrat, bom rekel, dejanja aktivnosti prejšnje vlade res ne bi rad, komentiral. Zadeva se vleče predolgo. S tem se oba strinjava, vsaj iz leta sedemnajst, če ne prej, tako da vmesnem obdobju se je seveda nabralo nekaj predlogov. Bilo je govora tudi o izvensodnih poravnavah. Ministrstvo za finance vsaj v mojem mandatu bo skrbno proučilo vse te zadeve in tudi ta zadeva je na mizi in, se strokovno usklajuje, predvsem na nivoju ministrstva za finance in seveda v tem delu tudi z Ministrstvom za pravosodje, in prav je tako, da se okrog tega opredeli stroka. Do termina, kot sem vedel, da bo pripravljen osnutek za to prvo obravnavo, ki bo predstavljena v januarju dva tisoč, devetnajst. Torej v tem delu bi dal besedo najprej, stroki. Kar se tiče pa Banke Celje. Jaz lahko pridobim seveda dodatne informacije, vam dam opisno obrazložitev, samo mislim, da gre za zadevo, ki pa ni direktno povezana s tem delom, ampak bolj za zadevo, ki se nanaša na, obveščanje, jemalcev, ampak še enkrat, ta del tega odgovora bomo pripravili, potem, pisni odgovor. Hvala lepa.